Természetesen mélységesen elítélem, ahogy az eritreai menekültekkel bánnak, és azt is támogatom természetesen, hogy Európai Unió tegyen lépéseket az irányban, hogy az eritreai menekültek helyzetét minél hamarabb rendezze. De az az irány, amely itt ebben a jelentésben megfogalmazódik, az egyszerűen zsákutca.

Az, hogy hozzunk létre egy pénzügyi alapot, hogy segítsünk ezeknek a menekülteknek, ez számomra teljes mértékben elfogadható a tekintetben, hogy az Európai Unión belül milliók élnek a létbizonytalanságban a nyomor szintjén. Magyarországon 3 millió ember nyomorog, a nyugdíjasoknak a többsége nem tudja megvenni a gyógyszerekeit, és ez Európában egyébként egy jellemző tendencia, úgyhogy először nekünk az európai embereken kellene segíteni, amellett, hogy természetesen a menekültek felé is empátiával tekintünk. A másik pedig az, hogy a tagországok önkéntesen fogadják be. Hát vegyék már észre végre, hogy az Európai Unió a bevándorlók által telített, úgyhogy az Európai Unió közvetítsen Eritrea és az eritreai menekültek között, hogy ők biztonságban hazatérjenek.